Voi susține introducerea acestui impozit pe tranzacțiile financiare, chiar dacă, așa cum au arătat colegii mei, sunt încă probleme de lămurit și bine ar fi să fie introdus într un mod global, toate statele membre să accepte acest lucru și, de asemenea, să nu fie împins asupra clienților de către sectorul financiar. Ceea ce s a întâmplat în ultimele zile, în care am aflat că una din cele mai mari bănci de investiții din lume ne a anunță din nou, candid, că are pierderi de miliarde, exact din aceleași tranzacții financiare care au determinat această criză în care ne aflăm, ne face să credem că unii dintre actorii importanți din sectorul financiar n au învățat de fapt nimic din această criză și doresc în continuare să desfășoare business as usual.